legislación ineficiente para protegerles socialmente. Incluye medidas relevantes para combatir los abusos que se dan en los contratos de cero horas o los trabajos según demanda. Hay que agradecer y reconocer el trabajo hecho por la Comisión Europea, y especialmente por nuestra comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Thyssen, por el Parlamento Europeo y los que hemos sido responsables de este dosier, y por la presidencia del Consejo, la Presidencia rumana, que a contrarreloj hemos podido sacar hacia adelante, en este último Pleno, una directiva que da forma al pilar europeo de derechos sociales. Porque hay que decir que hoy no aprobamos solo una norma. Hoy mostramos un camino, señalamos un camino para Europa. Una Europa útil que protege, que recupera y reivindica su alma social, que hace del pilar europeo de derechos sociales una realidad, no solo una lista de buenas intenciones, y que quiere que aterrice en normas, herramientas y presupuesto.

Porque hoy la dimensión social europea no es la consecuencia de la integración.

Necesitamos amortiguar y combatir las desigualdades. Tenemos que proteger a los desamparados por la globalización y generar seguridad económica y certidumbre en el mercado laboral.